Poštovani g. predsjedniče, podržavam ovu inicijativu jer držim kako će omogućiti bolje poslovanje europskim poslodavcima, tvrtke učiniti dugoročno stabilnijima, a zaposlenike kroz interesnu sferu dodatno vezati za tvrtke u kojima rade i tako ih učiniti motiviranijima i učinkovitijima. Drago mi je da izvjestitelj stavlja naglasak na opasnost od zloporabe ovog modela jer ona realno postoji. Kako bismo eliminirali tu opasnost, modeli financijskog sudjelovanja zaposlenika moraju biti u potpunosti usklađeni s nacionalnim zakonodavstvima i poreznim propisima, temeljeni na dobrovoljnoj bazi i ponuđeni zaposlenicima uz sve potrebne informacije. Unatoč naporima za koje vjerujem da će biti uloženi, moramo biti svjesni činjenice da su radni odnosi različito uređeni diljem Europske unije i da ovaj model u nekim državama članicama neće biti lako primjenjiv. Također držim da apsolutno moramo poštovati kompetencije nacionalnih država u sferi porezne politike i da Komisija ne bi trebala imati pravo upliva u oporezivanje financijskog sudjelovanja zaposlenika.